Jelentésem elsősorban a méhegészségügyre összpontosít, de az ágazat más fontos kihívásaira is választ kívánok adni. Az Európai Bizottság főigazgatósága egy kiváló közleményt készített, és a jelentésemet erre alapoztam, és ezt próbáltam tovább fejleszteni. Azt szeretném, hogy azt a számos konkrét javaslatot, amelyet ez a jelentés megfogalmaz, végre is hajtaná a Bizottság, a tagállamok, és a méhészeti szektor érintettjei.

A méhészeti ágazat a beporzással az egész mezőgazdasághoz és a biodiverzitás megőrzéséhez járul hozzá.

Vagyis a méhészeti ágazat fontos környezetvédelmi közjavakat állít elő, ezért is kell nekünk közösségi forrásokból a méhészeti ágazatot támogatni.

A nagy gyógyászati cégek nem érdekeltek eléggé az új gyógyászati készítmények kifejlesztésében, viszont a méhészeti ágazatnak nincs elég pénze, hogy támogassa az új gyógyászati eszközök kialakítását. Évtizedek óta ez probléma. Ha ezen a téren nem tudunk közösségi forrásokból előre lépni, akkor ez a válság, amelyben jelenleg az európai és a globális méhészet van, ez a válság nem oldódik meg. A másik nagy probléma, hogy ez az ágazat nem eléggé szervezett. Nincsenek megbízható adatok, statisztikák a méhegészségügy helyzetéről, de még a méhészeti kaptárak, családok számáról sincs, ezért nagyon fontos lenne mind tagállami, mind pedig uniós szinten, hogy végre legyenek megbízható adatok. És nagyon nagy probléma számos méhész szakmai felkészültsége. Nagyon fontos lenne, hogy tagállamok a méhészeti tevékenységet valamiféle szakképzéshez kössék. Nagyon fontosnak tarom, és ez a legnagyobb vita, hogy mi a növényvédőszerek hatása a méhegészségügy problémáira. Vannak a Parlamentben, akik minden problémát a növényvédőszerekre kívánnak hárítani, én ezzel nem értek egyet. Mások, azt megpróbálják minimalizálni. Én sajnálom, hogy bizonyos erők nem engedték meg, hogy nincs benne a jelentésemben az, hogy melyek azok a növényvédőszerek, amelyek különösen károsak, és ezekben a növényvédőszerekben melyek azok az aktív hatóanyagok, amelyeket ki lehetne váltani olyan aktív hatóanyagokkal, amelyek kevésbé károsak a méhegészségügyre. Ezek a neonikotinoid hatóanyagok, és én a jövőben környezetvédő és a méheket védő barátaimmal együtt harcolni fogok, hogy a növényvédőszerekből ezeket a hatóanyagokat minél inkább távolítsuk el. Fölkérem a Bizottságot arra, hogy a mézirányelvet módosítsa, mert jelenleg a méz minőségi paramétereit nem határozzák meg kellőképpen, ezért a mézhamisítók és a mézhamisítás ellen nem tudunk kellőképpen föllépni, és problémát jelent az importált

Végezetül, ami a génmódosított, génkezelt növényeket illeti, ebben is nagy vita van, hogy ez mennyiben káros vagy mennyiben nem. Felkérem az Európai Bizottságot, hogy készítessen végre egy megbízható, objektív tudományos tanulmányt, hiszen ez nem érzelmi kérdés, ez egy tudományos kérdés. Jelenleg nem áll rendelkezésre egy ilyen jellegű tanulmány. Ami pedig az antibiotikumokat illeti, kérem a biztos urat, szabályozzák ezt uniós szinten. A húsfélék esetében például létezik antibiotikum tartalomra vonatkozó határérték, annak ellenére, hogy húsból sokkal többet fogyasztunk, mint mézből. A méz esetében ez szabályozatlan. Jó lenne ezt közösségi szinten rendezni. S végezetül Albert Einstein azt mondta egyszer, és én ezt túlzásnak találtam, hogy ha a méhek kihalnak a világon, négy év múlva kihal az emberiség. Még ha képletes is, ma már látva, hogy mekkora hatása van a méhészetnek az élelmiszertermelés biztonságára és a biodiverzitás fenntartására, azt hiszem, vegyük figyelembe Albert Einstein tanácsát.